Madame la Présidente, je ne crois pas qu'il faille aborder notre débat par le traitement social de la désindustrialisation, comme je l'ai entendu, c'est exactement à l'opposé d'une politique européenne de réindustrialisation. Il faut poser les bonnes questions, par exemple, comment peut on accepter que Cater-pillard licencie en ce moment, alors que ses actionnaires vont toucher un milliard quatre cents millions d'euros? Comment Alstom n'aurait il pas d'avenir, alors qu'il faudrait développer le transport voyageurs et fret, surtout avec les locomotives et les trains de demain qui s'inscriront dans la transition environnementale.

Qu'on débloque les fonds nécessaires pour relancer les investissements productifs et l'emploi, la formation chez Cater pillard, qu'on développe une coopération intraeuropéenne pour les entreprises du ferroviaire, au lieu de la concurrence. Pourquoi n'invente t on pas l'équivalent d'un Airbus de l'industrie ferroviaire? Que l'on protège nos activités et nos emplois comme le font d'autres pays, notamment les États-Unis. Enfin, que l'on donne la parole et des pouvoirs aux salariés dans l'orientation et la gestion de leurs entreprises.